ou céder. Ce tabou en cache un autre, tout aussi absent de nos débats, celui des dettes publiques, utilisées par les libéraux comme une épée de Damoclès qui pèse sur les peuples européens. Je ne peux pas croire que vous n'ayez pas vu s'installer cette petite musique, reprise en chœur par les syndicats patronaux et les gouvernements qui les servent la crise coûte cher, il va falloir faire des efforts, il va falloir travailler plus. Honnêtement, pas besoin d'écouter la chanson jusqu'au refrain car on le connaît déjà très bien les peuples devront payer la crise, et en particulier les plus pauvres qui la subissent déjà de plein fouet. Vos hommages à toutes les professions en première ligne sonneront alors bien faux à l'heure où vous leur demanderez des sacrifices. Comme si le recul des droits sociaux et l'austérité étaient la seule voie possible, comme si cette dette était inexorable, insurmontable, nous condamnant à nous serrer la ceinture pendant de nouvelles décennies encore. Plutôt que de rester prisonniers de cette logique, nous devrions nous souvenir des mots de l'illustre prisonnier d'Albert Camus ce qui m'intéresse en ce moment, c'est d'échapper à la mécanique, de savoir si l'inévitable peut avoir une issue. Et cette issue, on la connaît. En affirmant d'abord que le coût de la crise doit être justement réparti, en mettant à contribution les grandes fortunes, les multinationales, les évadés fiscaux, et en revendiquant ensuite la nécessité d'utiliser la politique monétaire pour éviter le recours à l'austérité. Pourquoi écarter d'un revers de la main toute réelle mutualisation des dettes? Pourquoi empêcher la Banque centrale européenne de financer directement les États, comme vient de l'annoncer la Banque d'Angleterre? Pourquoi refuser d'évoquer la question de l'effacement progressif des dettes de la crise, comme cela s'est déjà fait dans l'histoire de notre continent? Il est temps, chers collègues, de briser tous ces tabous. C'est le seul moyen de desserrer l'étau face à l'épidémie aujourd'hui et face au défi climatique demain. Mais tous ces enjeux, et je le regrette, vous préférez les ignorer. Voilà ce qu'un Parlement fort aurait dû défendre pour peser dans les débats en cours, qu'il écarte malheureusement bien